Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz bi pa predlagala, moj postopkovni predlog je, da gospodu Grimsu, ki že drugič v kratkem času krši poslovnik, preberete devetinšestdeseti člen poslovnika, kjer jasno piše, da poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika, ne o drugih vsebinskih predlogih, o tem, da naj se dostavi ne vem kakšna odločba ali pa karkoli drugega, govoriti morate o uporabi poslovnika, to je postopkovni predlog in nič drugega. In glede na to, da je kršil poslovnik že drugič zapored, je moj postopkovni predlog tudi ta, da mu izrečete opomin in ste pri naslednji kršitvi majčkeno bolj dosledni, gospod predsedujoči. Hvala.